Señor presidente, todos sabemos de la importancia de un buen procedimiento presupuestario y, por supuesto, de lo que es un control presupuestario. Esta mañana hemos votado la renovación del Tribunal de Cuentas Europeo y la renovación de su presidente, el alemán popular Klaus Lehne. El Tribunal es el órgano europeo responsable de comprobar que los fondos de la Unión Europea se perciban y utilicen correctamente. En España hemos conocido estos días la sentencia del caso ERE, el acrónimo de expedientes de regulación de empleo.

Por todo lo anterior, y puesto que quedan sentencias por dictarse, también con los fondos de formación, solicito al TCE ⸻y espero que todos los diputados de este Parlamento se sumen a esta petición⸻ que realice una auditoría de todos los fondos europeos que hayan tenido como destino la región española de Andalucía, cuya gestión socialista durante los últimos cuarenta años ⸻ha quedado probado⸻ ha sido un inmenso latrocinio, un uso y abuso del dinero de los ciudadanos, de los ciudadanos europeos.